tym, co od kilku miesięcy dzieje się w kwestii łamania praw opozycji.

Jak wiemy, prawdopodobnie inspirowanie przewrotu w Jemenie, wspieranie Hamasu w Strefie Gazy czy też Al Kaidy w Afganistanie to także źródła części polityki irańskiej. W związku z tym, w tej części potrzebna jest przede wszystkim pewna równowaga, balansowanie i myślę, że także w tym zakresie ważną misję powinna odgrywać Arabia Saudyjska.